Señor Presidente, gracias al ponente por el trabajo y por la colaboración que hemos podido mantener. La industria del metal es un sector estratégico cuyos problemas son los del conjunto de la industria europea. Necesitamos una industria que minimice su impacto ambiental, que vertebre territorios y que sea capaz de generar empleo de calidad. Para ello la Unión Europea debe desarrollar una verdadera política industrial que no tome la política de competencia como dogma sino que la aplique en favor de los objetivos de cohesión y empleo inscritos en los Tratados. La inversión y la planificación públicas son necesarias para que las regiones europeas mantengan su industria y no queden abandonadas a sectores estacionales y especulativos. También resulta imprescindible para la reducción de emisiones que se desarrolle un marco regulatorio global y se luche contra el dumping ambiental, y que se evite que la desindustrialización masiva de las áreas de producción tradicionales en Europa se use para la expansión de la producción en países con estándares inferiores de emisiones y de derechos laborales. El sector del metal es central para Europa y tiene un gran futuro por delante con la adecuada innovación tecnológica, que nos convierte en la industria más limpia del mundo, el desarrollo del reciclado y la economía circular en zonas industriales en reconversión, y las mejoras en la eficiencia energética. Solo una economía real orientada al futuro puede contribuir a superar la presente crisis y crear empleos de calidad. Este informe es un pequeño paso para apoyar a este sector, que no debe dejar de ser el verdadero corazón de la industria europea.